Madame la Présidente, je le répète, la situation au Mali demeure complexe et les négociations menées à Ouagadougou, avec l'aide du président burkinabé, sont à un tournant décisif.

Premier pas vers la reconstruction du Mali, il est surtout nécessaire de ne pas les rendre contreproductives. La sécurisation du scrutin est une question centrale. Il s'agit, d'une part, de la nécessité pour la mission de formation de l'Union européenne d'œuvrer plus activement à l'instauration de la confiance entre les soldats et leurs officiers supérieurs. Leçon de mars 2012 à retenir. D'autre part, la signature d'un éventuel accord pour le retour pacifique des forces maliennes de l'administration d'État et des services sociaux de base au Nord Mali sera un signal éminemment positif, parce que c'est bien à l'armée de garantir l'intégrité du territoire malien sur lequel se déroulera le scrutin. En effet, vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire, la communauté internationale, l'armée française, l'Union européenne, la MINUSMA ne peuvent qu'accompagner cette sécurisation du territoire, mais nous ne pouvons pas nous substituer à l'État malien. Ensuite, si l'on veut qu'une solution durable soit trouvée, tous les problèmes d'aujourd'hui ne peuvent pas être remis au lendemain de l'élection. Parmi les urgences, toutes les violences à l'encontre des populations civiles doivent faire l'objet d'enquêtes et de poursuites appropriées. La poursuite de la mission de formation de l'armée malienne, une mission d'observation électorale, une assistance technique et d'expertise dans la mise en œuvre de la feuille de route constituent autant de pas concrets qui consolident notre engagement envers le Mali. Le suivi et l'appui proposés par l'Union dans la période postélectorale seront décisifs et nous devons être conscients de l'engagement que nous prenons. Je terminerai en me référant à la stratégie de l'Union pour la sécurité et le développement au Sahel et en plaidant pour son renforcement qui pourrait réellement contribuer à la stabilité de toute la région.